hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og átta frá meiri hluta fjárlaganefndar en meiri hlutann skipa ásamt mér þeir háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson varaformaður nefndarinnar steinunn valdís óskarsdóttir guðbjartur hannesson illugi gunnarsson björk guðjónsdóttir ármann krónu ólafsson og ásta möller en þau eru meðflutningsmenn mínir á þessum breytingartillögum störf nefndarinnar við afgreiðslu frumvarpsins hafa verið með hefðbundnum hætti nefndin hóf störf tólfta september síðastliðinn og átti viðtöl við fulltrúa sveitarfélaga sem gerðu henni grein fyrir erindum sínum þá hefur nefndin kallað fyrir fulltrúa ráðuneyta og einstakra stofnana frá því að nefndin hóf störf við afgreiðslu frumvarpsins hefur hún haldið þrjátíu og einn fund og átt viðtöl við hundruð aðila fulltrúar frá fjármálaráðuneyti komu á fund nefndarinnar til viðræðna um tekjuhlið frumvarpsins samkvæmt annarri málsgrein tuttugustu og fimmtu greinar þingskapa getur fjárlaganefnd vísað til annarra fastanefnda þeim þáttum fjárlagafrumvarpsins sem fjalla um málefnasvið þeirra með bréfi dagsettu tíunda október síðastliðnum óskaði nefndin eftir álitum fastanefnda þingsins um þá þætti frumvarpsins sem varða málefnasvið hverrar um sig nefndirnar hafa skilað álitum og eru þau birt sem fylgiskjöl með nefndarálitinu eins og fyrir er mælt í þingsköpum um er að ræða þingskjöl þrjú hundruð þrjátíu og níu til þrjú hundruð fjörutíu og fjögur nefndin hefur lokið afgreiðslu flestra þeirra erinda sem henni bárust en nánar verður gerð grein fyrir helstu áherslum milli annars og þriðju umræðu í lok ræðu minnar breytingartillögur þær sem eru til umfjöllunar við aðra umræðu nema samtals einn komma tuttugu og sex milljörðum til hækkunar og þær eru skýrðar út á sundurliðun tvö í frumvarpinu og mun ég gera grein fyrir nokkrum helstu gjaldatilfærslum en varaformaður fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson mun gera ítarlega grein fyrir sundurliðunum gjaldahliðar í sinni ræðu hér á tekjuáætlun efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytis en nú er gert ráð fyrir að tekjur verði fjögur hundruð sextíu og níu komma þrír milljarðar króna á næsta ári sem er átta komma fimmtán milljarða króna hækkun frá frumvarpinu tekjujöfnuður verður um þrjátíu og sjö komma sjö milljarðar króna sem er hækkun um tæpa sex komma níu milljarða

efnahagsskrifstofu fjármálaráðuneytisins í því ljósi vil ég minna á að forsendur tekjuhliðar fjárlagafrumvarpsins byggja á þjóðhagsspá fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og tólf í samræmi við haustskýrslu efnahagsskrifstofunnar sem gefin var út fyrsta

fjárlagafrumvarpinu við fyrstu umræðu einnig er um að ræða nokkrar breytingar á sjöttu grein heimildum sem varaformaður fjárlaganefndar mun betur gera grein fyrir í ræðu sinni um leið og hann fer ítarlega yfir sundurliðun á gjaldahliðinni líkt og ég greindi frá fyrr við myndun ríkisstjórnar í vor voru sett áform um endurskipulagningu á verkaskiptingu ráðuneyta ákveðið var að sameina tvö ráðuneyti í eitt það er ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar og breyta hagstofu íslands úr ráðuneyti í sjálfstæða ríkisstofnun breytingartillögur meiri hlutans og skýringar í nefndaráliti eru á sama fjárlaganúmeragrunni og frumvarpið þá hefur verið flutt sérstakt frumvarp um breytta verkaskiptingu heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytisins og félagsmálaráðuneytisins í breytingartillögu á sérstöku þingskjali eru fjárlagaliðir færðir til samræmis við þau lagafrumvörp

best og gleggst fyrir alþingi og alþingismenn er að meginatriði nauðsynlegra breytinga á fjárlagafrumvarpinu verði gerð ljós við aðra umræðu þannig að fyrir liggi þegar frumvarpið verður prentað upp á nýtt fyrir þriðju umræðu eftir samþykkt breytingartillagna við önnur umræða hvernig frumvarpið líti í megindráttum út eftir afgreiðslu alþingis um hina tæknilegu framsetningu geta verið ólíkar skoðanir

á fjárlagafrumvarpinu séu hænan eða eggið með tilliti til þess frumvarps sem liggur fyrir um breytingar innan stjórnarráðsins í breytingartillögunum hafa einnig verið útfærðar áður kynntar mótvægisaðgerðir sem ríkisstjórnin ákvað að grípa til í því skyni að draga úr neikvæðum áhrifum af tímabundnum samdrætti í þorskveiðum hér hafa einstaka liðir verið útfærðir en um er að ræða tillögur upp á vel á annan milljarð varaformaður fjárlaganefndar mun betur gera grein fyrir þeim sundurliðunum í ræðu sinni hæstvirtur forseti ég ætla að bregða mynd á þær útgjaldatillögur sem meiri hluti fjárlaganefndar leggur til við aðra umræðu stærstu útgjaldaliðirnir og mestu framlög sem meiri hlutinn leggur til eru til heilbrigðismála félagsmála og menntamála áhersluatriði meiri hlutans í þeirri fjárlagagerð sem átt hefur sér stað á undanförnum dögum er að auka framlög til velferðarmála og menntamála og standa vörð um þær stofnanir sem veita almenningi þjónustu á þeim sviðum meiri hlutinn leggur hér til að fimmtán hundruð fimmtíu og átta milljónum verði varið sérstaklega til menntakerfisins eða málefna menntamálaráðuneytisins tæpur einn milljarður rennur til félagsmála og nær sama upphæð rennur til heilbrigðisráðuneytisins til heilbrigðisstofnana í landinu ef ekki er tekið tillit til tímabundinnar lækkunar fjárveitinga til byggingar hátæknisjúkrahúss

að taka hér fram að áætlaðar eru samt sem áður átta hundruð milljóna í þá framkvæmd á næsta ári

suðurlands heilbrigðisstofnunar suðurnesja og st jósefsspítala til styrktar núverandi starfsemi sjúkrahúsanna en jafnframt til að gera þeim kleift að efla klíníska starfsemi sína með því að taka til sín aukin verkefni og nýta þannig betur mannafla og fastafjármuni sem fyrir eru er áformað að kanna sérstaklega hvernig fækka megi tilvísunum þessara sjúkrahúsa til landspítala til að draga úr verkefnaálagi hans og með því að fjölga tilteknum aðgerðum á þessum sjúkrahúsum og sjúkrahúsi akureyrar sem nú eru unnin á landspítala þá er ekki síst áformað að þessi sjúkrahús taki fyrr og í ríkara mæli við sjúklingum af viðkomandi svæðum eftir sérhæfða sjúkrahúsmeðferð á landspítala vil ég hér einnig geta þeirra breytinga sem lagðar voru til við aðra umræðu fjáraukalaga fyrir um viku er þrír milljarðar voru meðal annars lagðir til umræddra heilbrigðisstofnana í sama tilgangi það er lækka uppsafnaðan halla eða styrkja rekstrargrunn eins og áður hefur komið fram í ræðu minni mun varaformaður háttvirtrar fjárlaganefndar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson fara allítarlega yfir útgjaldatillögur meiri hlutans í sundurliðunum ég tel að það hafi verið mjög brýnt að bregðast við ýmsu er varðar málefni einstakra stofnana og jafnvel félagasamtaka vegna fjárlaga ársins tvö þúsund og átta að baki öllum þessum tillögum liggur heilmikil vinna eins og nefndarmenn vita og allir háttvirtir þingmenn ég er sannfærður um að við höfum í þessu starfi bætt hlut margra stofnana til muna vegna starfsemi á þeirra vegum á árinu tvö þúsund og átta stór hluti vinnu fjárlaganefndar undanfarnar vikur hefur verið að fjalla um atriði er tengjast húsafriðun bátafriðun eða uppgerð gamalla báta svo og ýmsum fornleifaverkefnum í ljósi þess að umræddum umsóknum og

við munum nú fylgja eftir úthlutunartillögum okkar og fylgjast með þeim verkefnum sem hafa verið í gangi eða eru sett af stað hæstvirtur forseti ég vil hér einnig nota tækifærið og gera að umtalsefni nokkur atriði sem lúta að gerð fjárlaga og vinnu alþingis í kjölfar framlagningar frumvarpsins það er afar mikilvægt í mínum huga að vel takist til um gerð rammafjárlaga á komandi árum þau eiga að vera það leiðarljós sem stofnanir geta stuðst við þá styrkir það vinnu ráðuneytanna en ekki síður hefur fjárlaganefndin aðra aðkomu og skýrari að yfirferð frumvarpsins og vinnu við breytingartillögur það er ekki heppilegt vinnulag að þurfa á fjölmörgum löngum fundum í aðdraganda þessarar vinnu að kalla eftir minnisblöðum og skýringum sem þyrftu að koma á hraða ljóssins það er ekki heppilegt að stór hluti af tíma fjárlaganefndar fari í það á þessum tíma ársins að hitta aðila vegna einstakra verkefna vítt og breitt hringinn í kringum landið það má gera á öðrum tíma ég hef boðað að fjárlaganefndin fari ekki í frí eftir þriðju umræðu fjár eða fjáraukalaga ég vil styrkja yfirferð þingsins á lokafjárlögum taka til umfjöllunar allar stjórnsýsluúttektir ríkisendurskoðunar en ekki hvað síst styrkja eftirlitshlutverk þingsins sem tengist framkvæmd fjárlaga á undanförnum árum hefur allt að fjórðungur fjárlagaliða ráðstafað fjármunum umfram heimildir agi og festa skiptir miklu þegar kemur að fjármálastjórn og ráðstöfun fjármuna

fjárlagagerðinni og framkvæmd fjárlaga að tryggja að við höldum okkur við þann ramma og það skipulag sem okkur er skapað

ábyrgð alþingis ráðuneyta og forstöðumanna stofnana að sjá til þess að fjárlögin séu virt á fundi fjárlaganefndar í júní síðastliðinn gaf ég skýr fyrirheit um það að fjárlaganefndin mundi á komandi mánuðum og árum sinna því hlutverki sínu er lýtur að eftirliti með framkvæmd fjárlaga það tengist þeirri ábyrgð sem fjárlaganefndinni er falin fyrir hönd alþingis fjárlaganefndinni sem fer með fjárveitingavaldið síðustu mánuðina hefur nefndin breytt verulega um vinnulag og hefur fjallað ítrekað um framkvæmd fjárlaga það ber einnig að nefna að mikilvægt er að reglur um flutning fjárheimilda á milli verkefna og á milli ára verði gerðar skýrari en þær virðast nú vera skipaður hefur verið starfshópur innan fjárlaganefndar til að sinna því verkefni og einnig munu ríkisendurskoðun og fjármálaráðuneyti koma að því þá ber að leggja áherslu á að sameiginlegur skilningur um grundvallaratriði er varðar framkvæmd fjárlaga þarf að vera hverju sinni til staðar hjá þeim aðilum sem vinna að framkvæmdinni og eða eftirlitinu á það virðist skorta að nokkru það liggur fyrir hæstvirtur forseti að ríkisendurskoðun hefur á undanförnum árum gert athugasemdir í skýrslum sínum um framkvæmd fjárlaga við að stofnanir hafi farið fram úr fjárheimildum án þess að gripið sé til aðgerða eins og reglur segja til um ítreka ber því mikilvægi þess að endurrýna og gera úrbætur á verklagi sem miða að því að framkvæmd fjárlaga sé með betri hætti en nú er niðurstaða fjölmargra skýrslna greinargerða og yfirlita frá fjármálaráðuneytinu til fjárlaganefndar sýna að þess sé þörf fjárlaganefndin mun taka þátt í þessu átaki með fjármálaráðuneytinu og ríkisendurskoðun á næsta ári og er von mín að sú niðurstaða leiði okkur að markvissari ríkisrekstri og meiri aga og festu í kerfinu en það eru þeir hlutir sem við höfum leitað eftir og viljum finna stað hæstvirtur forseti

má þar fyrst nefna það verkefni stjórnarmeirihlutans að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja með hliðsjón af breytingum innan stjórnarráðsins er ljóst að verkefni munu flytjast milli ráðuneyta málefni aldraðra og öryrkja munu því heyra að mestu undir félagsmálaráðuneytið vegna þessa hafa þau mál verið skoðuð og munu birtast okkur við þriðju umræðu fjárlaga þann tíunda desember næstkomandi án þess að gefa hér nein loforð er mikilvægt að þau fyrirheit sem lagt var upp með til að styrkja stöðu aldraðra og öryrkja gangi eftir og alþingi geti stutt umræddar breytingartillögur sem verða teknar hér til umfjöllunar frá því á haustdögum hefur verið að starfi nefnd á vegum félagsmálaráðherra sem hefur tvíþætt hlutverk í fyrsta lagi að skoða aðgerðir sem komi til framkvæmda strax á næsta ári til að bæta hag lífeyrisþega en stefnt er að því að nefndin skili niðurstöðum sínum í upphafi desembermánaðar því er von á þeim niðurstöðum á næstu dögum og er þar unnið að því að fram komi tillögur til að bæta hag lífeyrisþega en líkt og ég sagði áðan munu þær koma fram við þriðju umræðu fjárlaga þá er einnig unnið að því á vegum félagsmálaráðuneytisins að móta tillögur í samræmi við stjórnarsáttmálann sem miða að því að einfalda almannatryggingakerfið og skoða samspil þess og lífeyriskerfisins það ber að ítreka að stjórnarmeirihlutinn hefur einsett sér að vinna að einföldun almannatryggingakerfisins eins er brýnt að taka til sérstakrar skoðunar samspil skatta tryggingabóta greiðslna úr lífeyrissjóðum og atvinnutekna einstaklinga til að tryggja meiri sanngirni og hvetja til tekjuöflunar og sparnaðar boðað hefur verið að dregið verði úr tekjutengingum og skerðingum bóta í almannatryggingakerfinu

styrkja stöðu aldraðra og öryrkja meðal annars í kjölfar tillagna nefndar hæstvirts félagsmálaráðherra stjórnarmeirihlutinn hefur einnig lýst því yfir að ákveðið verði að hraða uppbyggingu fjögur hundruð nýrra hjúkrunarrýma fyrir aldraða og fjölga einbýlum þess sjást merki í fjárlagafrumvarpinu þar sem farið er fram með verkefni sem voru kynnt við framlagningu frumvarpsins þann fyrsta október síðastliðinn þar má nefna hjúkrunarheimili í kópavogi hjúkrunarheimili í mosfellsbæ og hjúkrunarheimili í reykjanesbæ í núverandi breytingartillögum er lögð til hundrað sextíu milljónir króna tímabundin fjárveiting til að flýta framkvæmdum við fyrstu hæð viðbyggingar við heilbrigðisstofnun suðurlands með því er áformað að flýta fyrir flutningi heilsugæsluþjónustu úr sjúkrahúsbyggingunni og skapa þar aðstöðu fyrir aðra starfsemi gert er ráð fyrir hundrað sextíu milljónir króna til framkvæmdanna á árinu tvö þúsund og níu sem er lokaframlag þá er gerð tillaga um tuttugu milljónir króna tímabundna hækkun á framlagi til að flýta gerð viðbyggingar umræddrar heilbrigðisstofnunar suðurlands en áformað er að þar verði fjörutíu rúma hjúkrunardeild á öðrum og þriðju hæð þá er einnig gert ráð fyrir að á næsta ári í samræmi við yfirlýsingar ráðuneyta að skoðuð verði áfram uppsetning á hjúkrunarheimilum í garðabæ á ísafirði og í hafnarfirði þau mál eru öll í skoðun og munu birtast okkur á næstu vikum og mánuðum ég vil hér einnig geta þess að félagsmálaráðuneytið hefur á þessu ári unnið að endurnýjun þjónustusamninga við þau sveitarfélög og hagsmunasamtök er hafa tekið að sér að sjá um þjónustu við fatlaða samkvæmt lögum um málefni fatlaðra og þeim reglugerðum er settar hafa verið með stoð í þeim lögum gegn ákveðinni greiðslu úr ríkissjóði af þeim hópi á eftir að semja meðal annars við styrktarfélag vangefinna styrktarfélagið tekur með samningi að sér hluta af verkefnum sem svæðisskrifstofu málefna fatlaðra í reykjavík er falið gagnvart íbúum þess umræddur þjónustusamningur er í endurskoðun en leitast verður við að styrkja rekstrargrunn vegna þjónustunnar og skoða um leið uppsafnaða fjárvöntun sem er nokkur öll þessi mál eru til yfirferðar

ég hef áður vikið að því að við aðra umræðu frumvarps til fjárlaga flytjast nokkrir fjárlagaliðir milli ráðuneyta stærstu flutningarnir ef flutninga má kalla eru frá heilbrigðisráðuneyti til félagsmálaráðuneytis í samræmi við fyrirhugaðar breytingar á verkaskiptingu ráðuneytanna um er að ræða tugi milljarða

heilbrigðisráðuneyti þurfi að hafa með sér samráð og samvinnu um endurrýni á ráðstöfun fjár fjárheimildum á nokkrum tilgreindum fjárlagaliðum sem snerta verkefnatilflutninginn það liggur fyrir að á milli annars og þriðju umræðu fjáraukalaga svo og fjárlaga verði ýmis verkefni skoðuð enn frekar má þar nefna yfirferð á símenntunar og fjarkennsluliðum hvernig bæta megi aðstöðumun nemenda í framhaldsskólum yfirferð á erindi sambands íslenskra sveitarfélaga sem meðal annars tengist niðurgreiðslum til hitaveitna og fráveituframkvæmdum sveitarfélaga þá er ljóst að skoða verður þau verkefnaumsvif sem tengjast vatnajökulsþjóðgarði breytingum hjá náttúrufræðistofnun íslands í ljósi frestunar á flutningum yfirferð á flugmálastjórn íslands almennri endurrýni á tillögum um skiptingu fjárveitinga á milli ráðuneyta eins og ég hef áður nefnt þá hafa einnig verið tekin upp á nefndarfundum fjárlaganefndar málefni háskólans á bifröst háskólans á hólum og háskólans á hvanneyri en ekki þarf síður að skoða þá þjónustusamninga sem eru nú í yfirferð sem meðal annars heilbrigðisráðuneytið gerði okkur grein fyrir á fjárlaganefndarfundi svo sem þjónustusamning við samtök áhugamanna um áfengisvandamálið s á á hið sama á við um heilbrigðisstofnun á reykjalundi en fjárlaganefnd hefur fengið fulltrúa beggja þessara aðila á sinn fund og rætt einnig málið við heilbrigðisráðuneytið þá er mikilvægt að fyrir liggi að nokkru sundurliðun á liðnum viðhald fasteigna á svæðum sem verða fyrir aflasamdrætti þannig að fyrir liggi hvaða fasteignir er um að ræða þá eru fjárlaganefnd og efnahags og skattanefnd nú með til yfirferðar málefni þróunarfélagsins á keflavíkurflugvelli en gera má ráð fyrir breytingum við þriðju umræðu fjárauka og fjárlaga bæði á tekju og gjaldahlið vegna þessa verkefnis efnahags og skattanefnd mun síðan einnig gera grein fyrir áhrifum skattalagabreytinga á tekjur ríkissjóðs fyrir þriðju umræðu fjáraukalaga og fjárlaga hæstvirtur forseti fram kom við fyrstu umræðu fjárlaga að nauðsynlegt væri að fjárlaganefnd færi ítarlega ofan í málefni ráðuneyta og undirstofnana þeirra eins og ég sagði áðan stendur í nefndarálitinu að nefndin hefur haldið þrjátíu og einn fund og fengið hundruð gesta á fundi sína til að fá skýra mynd á rekstur einstakra stofnana og ráðuneyta af því tilefni vil ég árétta að gott samstarf var í nefndinni og ég vil sérstaklega þakka nefndarfólki í fjárlaganefnd fyrir gott samstarf í þeirri vinnu að sjálfsögðu getur stjórn og stjórnarandstöðu greint á í ýmsum málum það geta verið uppi ólíkar skoðanir

ég í störfum fjárlaganefndar hafa vafalaust tekið eftir þeirri stefnubreytingu sem innleidd hefur verið í vinnubrögðum nefndarinnar þar hefur verið tekið upp nýtt vinnulag sem á eftir að þróast enn frekar um leið og ég þakka nefndarmönnum meiri hlutans og minni hlutans þann stuðning sem hefur myndast um hið nýja vinnulag vil ég samt sem áður sérstaklega þakka háttvirtum þingmönnum stjórnarandstöðunnar þeim jóni bjarnasyni guðjóni a kristjánssyni og bjarna harðarsyni nærvera þeirra umliðnar vikur og mánuði hefur verið okkur hinum ómetanleg í því aðhaldi sem þeir sýna okkur í stjórnarmeirihlutanum þó að stjórnarandstaðan skrifi ekki upp á álit meiri hlutans má sjá fingraför þeirra háttvirtra þingmanna víða og vona ég að þeir muni styðja einstakar tillögur í atkvæðagreiðslunni á morgun um leið vil ég minna á að í breytingartillögunum eru atriði sem snerta styrkingu nefndasviðs styrkingu aðstoðar til formanna þá ber að þakka starfsfólki nefndasviðs alþingis sérstaklega þá sérstaklega fjárlaganefndarskrifstofu sem hefur lagt á sig ómælda vinnu undir gífurlegu vinnuálagi það starfsfólk á heiður skilið fyrir skipuleg og fagleg vinnubrögð í hvívetna en nefndarmenn meiri og minni hluta hafa notið aðstoðar þeirra í hvívetna þá hefur nefndin einnig notið aðstoðar ríkisendurskoðunar og hæstvirtur fjármálaráðuneytis einnig hafa einstök ráðuneyti veitt nefndinni upplýsingar og aðstoð

við höfum öll sett okkur afar metnaðarfull markmið á mörgum sviðum sem öll eiga það sameiginlegt að stuðla að aukinni velsæld íslensku þjóðarinnar þetta er auðvitað meginmarkmið stjórnmálanna að bæta kjör almennings og skapa hér fjölskylduvænt samfélag þar sem fólki líður vel og um leið að skapa umhverfisvænt samfélag sem við getum verið stolt af og skapa hér samkeppnishæft og aðlaðandi umhverfi fyrir okkar kröftuga atvinnulíf hér á